Monsieur le Président, le débat de ce soir a démontré l'importance de cet accord entre la Suisse et l'Union européenne, qui marque une étape significative dans la coopération administrative entre les services en charge des affaires de concurrence.